virðulegur forseti ég bið háttvirtan þingmann að halda ró sinni í málinu það er einfaldlega þannig að háttvirtir þingmenn ólöf nordal sagði aðspurð í kastljósi sjónvarpsins að sjálfstæðisflokkurinn mundi ekki styðja málið ef það yrði unnið betur sem betur fer fyrir sjálfstæðisflokkinn mundi ég segja erum við nú á því augnabliki að geta vandað málsmeðferðina við þurfum að hefja aftur meðferð málsins með einum eða öðrum hætti hvort sem það er með því að skipa stjórnlaganefnd eða með því að kjósa aftur stjórnlagaþing en þá ber svo við að sjálfstæðisflokkurinn heldur því fram að það skipti engu máli fyrst er það gagnrýnt að málið sé unnið allt of hratt talað um flýtimeðferð en þegar annað býðst skiptir það engu máli vegna þess að sjálfstæðisflokkurinn er bara á móti málinu og ætlar að vera á móti því sama hvernig það er unnið það skiptir engu máli hvernig málið verður unnið